frú forseti ég mæli fyrir nefndaráliti viðskiptanefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins en þau lög eru númer fimmtíu og sjö tvö þúsund og fimm með síðari breytingum markmið frumvarpsins er að innleiða e s b tilskipun frá árinu tvö þúsund og fimm sérstaklega er í frumvarpinu fjallað um óréttmæta viðskiptahætti gagnvart neytendum á innra markaði tilskipunin mælir fyrir um allsherjarsamræmi efnis hennar á e e s svæðinu nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund tryggva axelsson og þórunni önnu árnadóttur frá neytendastofu og atla frey guðmundsson frá viðskiptaráðuneyti með frumvarpinu eru leidd í lög ákvæði tilskipunar tvö þúsund og fimm tuttugu og níu e s b frá ellefta maí tvö þúsund og fimm um óréttmæta viðskiptahætti gagnvart neytendum á innri markaði tilskipuninni er ætlað að samræma löggjöf aðildarríkja e s b eins og áður kom fram og einnig

tilskipunin mælir fyrir um allsherjarsamræmingu á ákvæðum hennar á e e s svæðinu eins og áður sagði til að innleiða tilskipunina réttilega er þörf á ákveðnum breytingum á gildandi lögum með frumvarpinu er lagt til að við lög um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins bætist fimm nýir kaflar sem komi í stað öðrum kafla laganna og einnig eru lagðar til breytingar á nokkrum greinum laganna þeir kaflar sem breytast verða nú nýr kafli númer tvö bann við óréttmætum viðskiptaháttum nýr kafli númer þrjú vernda fjárhagslegra hagsmuna neytenda kafli fjögur vernd annarra hagsmuna neytenda en fjárhagslegra kafli fimm háttsemi milli fyrirtækja og að lokum kafli sex ábyrgðaryfirlýsingar trúnaðarskyldur og fleiri tilskipunin fjallar sem fyrr segir einkum um vernd fjárhagslegra hagsmuna neytenda en gildandi lög fjalla almennt um neytendavernd en þau gera ekki greinarmun á hagsmunum neytenda með sama hætti og nú er lagt til ákvæði gildandi laga vernda einnig hagsmuni neytenda og keppinauta jöfnum höndum en gera ekki sérstakan greinarmun þar á tilskipunin greinir hins vegar á milli háttsemi fyrirtækja gagnvart neytendum annars vegar og háttsemi fyrirtækja gagnvart keppinautum sínum hins vegar til að tryggja rétta innleiðingu tilskipunarinnar og til að leitast við að framkvæmdin verði sambærileg við framkvæmd annars staðar á evrópska efnahagssvæðinu er lagt til að í lögum hér á landi verði með sama hætti greint þarna á milli og byggjast tillögur frumvarpsins á þessari aðgreiningu nefndin leggur til nokkrar breytingar á frumvarpinu lögð er til orðalagsbreyting á fyrstu málsgrein f liðar annarrar greinar sömuleiðis er lögð til lagfæring á orðalagi annarrar málsgreinar i liðar annarrar greinar en með ákvæðinu er ætlunin að undirstrika að sérreglur þriðja kafla frumvarpsins ganga framar vísireglu fyrstu málsgrein i liðar annarrar greinar frumvarpsins lögð er til sú breyting á a og b lið þriðju greinar frumvarpsins að í stað orðsins athafnir komi viðskiptahættir er þetta gert til að samræma orðanotkun við þá kafla sem vísað er til í greininni og einnig svo að greinin taki jafnt til athafna sem athafnaleysis þá er einnig lagt til að við upptalningu á þeim köflum sem tilgreindir eru í greinunum bætist tilvísun í sjöunda kafla um eftirlit og gagnsæi markaðarins og við áttunda kafla um upplýsingaskyldu nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali árni páll árnason björk guðjónsdóttir og höskuldur þórhallsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins jón magnússon sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er hann samþykkur áliti þessu þetta er undirritað á alþingi tuttugasta og níunda apríl tvö þúsund og átta og þetta undirrita ágúst ólafur ágústsson form guðfinna s bjarnadóttir jón bjarnason birgir ármannsson birkir j jónsson og jón gunnarsson